Herr Präsident! Es wurde schon gesagt Wir haben keinen europäischen Eisenbahnraum, obwohl viele das vermuten, wahrscheinlich vermuten das alle Bürger. Wir haben teilweise fehlende Schienen, wir haben verschiedene Gleisbreiten, wir haben unterschiedliche Technologien und wir haben auch keinen fairen Wettbewerb.

Ich halte das für sehr wichtig.